Kedves Képviselőtársaim! A Varsói Szerződés keretei között működő kötelező sorkatonai szolgálat idején sok vicces és kevésbé vicces anekdotát hallgattunk férfi évfolyamtársainktól, barátainktól. Az egyik így szólt, nagyon jól emlékszem, hogy az illetőnek azt kiabálta a katonai felettese, hogy Futás, jönnek az olaszok!.

az illető, ilyen tipikus értelmiségi egyetemista futott, aztán hátranézett és mondja Nem is jönnek semmiféle olaszok, minek fussak? Na most kérdezem, hogy ez a bizonyos európai uniós kvázi hadsereg mit fog mondani majd a kiképzés alatt álló katonáknak, hogy kik elől kell futni?

Kivel szemben fog fellépni ez a sok pénzből létrejövő európai hadsereg, és mi lesz az, amit ők tudnak, és a NATO nem tud?